Diese Woche kommen die deutsche Regierung und Frankreich mit der tollen neuen Idee einer EU-Armee mit EU-Militärforschung und EU-Budget. Die Kommission plant die EU-Arbeitslosenversicherung und ein Eurozonenbudget sowie Mindeststeuersätze für bestimmte Einnahmen. Und als ob das alles noch nicht ausreicht, wird jetzt eifrig daran gearbeitet, die EU mit eigenem Steuererhebungsrecht auszustatten, mit sonstigen Eigenmitteln auszustatten und ihr zum Beispiel die CO2-Steuer zuzubilligen oder die EU-Autobahnvignette. Die Briten haben noch nicht mal einen Fuß aus der EU gesetzt und schon denken hier viele daran, den EU-Superstaat jetzt mit besonderer Intensität durchzusetzen. Ich habe den Eindruck, Sie haben nichts gelernt, Sie wollen nichts lernen, Sie haben nichts gelernt und vermutlich werden Sie auch nichts lernen Die Menschen wollen das nicht die nächsten Referenden werden das zum Glück zeigen.